Já jako člen delegace pro spolupráci se Srbskem vítám tuto zprávu, která popisuje pokroky, které Srbsko v řadě oblastí v posledním roce dosáhlo. Na druhou stranu tu zprávu považuji za vyváženou, protože upozorňuje i na problémy, které stále Srbsko stíhají. Mě jako člověka, který se zabýval na své národní úrovni justicí, zvláště zaujaly ty body, které se dotýkají soudních reforem, reforem policie a boje proti korupci. Je zřejmé, že i když se Srbsko snaží reformovat justici, tak stále je ještě co zlepšovat na cestě k právnímu státu. Je dobře, že tato výzva je ve zprávě jasně explicitně uvedena, že bez toho, že Srbsko bude jasným právním státem, se těžko může stát členem Evropské unie. Já si myslím, že bychom měli v této věci Srbsku pomoci, protože reforma státu, policie a justice patří k těm nejtěžším a všechny nové členské země, které dříve patřily do postkomunistického bloku, tyto reformy čekaly, a ty, které chtějí vstoupit, tak je budou čekat.